Erdoğan entfernt sich mit großen Schritten von den europäischen Werten. Nein, eigentlich hat sich Erdoğan schon entfernt von europäischen Werten und auch von Menschenrechten und dem Völkerrecht.

Und außenpolitisch durch türkische Luftangriffe auf Syrien, auf Sindschar, auf die Kurdinnen und Kurden, durch die türkische Marine, die aggressiv gegen Zypern, aber auch in Libyen unterwegs ist.